Stoga Vas pitam da li smatrate da je uvođenje spolnog odgoja kao obaveznog predmeta u školstvu u Europskoj uniji potrebno?